alþingis eftir tvö ár ekkert því til fyrirstöðu að það verði gert þetta mál snýst ekki um það það eru þrír möguleikar í stöðunni núna að mínu mati það er að skipa eins og ég sagði hér fyrir tveimur dögum svokallaða stjórnlaganefnd þar sem alþingi einfaldlega velur þá einstaklinga sem búið var að kjósa í þessum kosningum sem þó eru ógildar það er enn þá raunhæfur möguleiki við getum efnt til kosninga til stjórnlagaþings að nýju með öllu því ferli sem við blasir þannig að auglýst verði eftir nýjum framboðum og svo framvegis við getum líka endurtekið eingöngu kosninguna mér sýnist að það gæti líka verið möguleiki þá þyrfti eingöngu að gera breytingu á lögunum er varðar dagsetningu kosninganna og breytingu á lögunum er varðar merkingu atkvæðaseðlanna önnur atriði sem hæstiréttur tekur til í málinu eru framkvæmdaratriði sem þyrfti að breyta þannig þyrfti ekki að auglýsa eftir nýjum framboðum og væri hægt að kjósa að nýju eftir þann tíma sem stjórnsýslan telur sig þurfa